Martin Schultz a raison il faut décrire la réalité de la crise et dire les choses telles qu'elles sont, mais il faut décrire aussi la réalité de notre impuissance politique et les raisons de cette impuissance.

Vous savez aussi bien que moi, et nous le savons tous ici, que nous les avons prises toujours en retard. Nous avançons à reculons.

La stratégie, d'après moi, est simple que la Commission propose un pacte de stabilité, qu'elle a déjà proposé, qui définisse la nécessaire stabilité, donc la responsabilité de tous face à l'euro, et un pacte de solidarité qui définisse la solidarité

Il n'y aura pas de stabilité sans solidarité, il n'y a pas de solidarité sans stabilité! Ces discussions entre Mme Merkel et

On a besoin d'investir, sauf qu'au niveau national on ne peut plus le faire!

Monsieur le Président de la Commission, faites une proposition de réforme des fonctionnements de l'Union pour arriver à la stabilité et à la solidarité, avec les eurobonds de telle manière qu'il ne puisse plus y avoir de spéculation contre les dettes de certains pays, et avec les eurobonds en même temps, vous avez un moment d'investissement.

Il va jouer au loto ou quoi?

Donc, la stratégie est simple, la Commission propose, le Parlement amende et décide et il y aura une position de la Commission et du Parlement contre ou à côté du Conseil, et le Conseil devra réagir face à cette position commune. Voilà, la seule solution dans le débat d'aujourd'hui. Si nous attendons que Mme Merkel se décide une fois à prendre une décision un quart d'heure avant qu'elle ne doive la prendre, eh bien, vous pouvez attendre jusqu'à la fin des temps! Elle la prendra toujours avec un train de retard. Évidemment, vous pouvez me dire que, comme il y aura un prochain train, ce n'est pas grave, on pourra toujours prendre le prochain.